Het is cruciaal dat nationale autoriteiten, politie, justitie via dit systeem toegang kunnen krijgen tot informatie over bijvoorbeeld gezochte personen, personen die discreet gevolgd moeten worden, die aangehouden moeten worden, vermiste personen en vermiste kinderen, maar ook bijvoorbeeld gestolen voorwerpen als auto's, paspoorten of wapens. Laat me toch een aantal cijfers noemen om te vertellen wat er met dat systeem gebeurt. Het wordt vijf miljard keer per jaar geraadpleegd. We hebben meer dan 70 miljoen van dit soort signaleringen in dat systeem opgenomen. 450 keer per dag in de EU hebben we een hit op basis van dit systeem.

Dat zijn stuk voor stuk hele indrukwekkende cijfers, maar het kan altijd beter en het moet altijd beter, en daarom deze hervorming van het Schengeninformatiesysteem. Carlos Coelho heeft al een aantal dingen gezegd, dus laat mij op één specifiek onderdeel wat dieper ingaan en dat is het opnemen van terugkeerbesluiten in het Schengeninformatiesysteem. Een belangrijke stap, want we weten allemaal dat we er tegenwoordig maar heel moeizaam in slagen om mensen die geen asiel hebben gekregen in Europa en die eigenlijk moeten terugkeren naar het land van herkomst, ook daadwerkelijk te laten terugkeren. Op dit moment lukt dat maar in 37 van de gevallen. Dat betekent dat in bijna twee derde van de gevallen mensen die hier gekomen zijn, die geen asiel gekregen hebben, toch gewoon blijven. Dat getal, dat percentage moet absoluut omhoog, als wij het draagvlak onder het gemeenschappelijk asielbeleid willen behouden. Dat moet beter en het Schengeninformatiesysteem kan daarbij helpen. Nu is het zo dat, wanneer een lidstaat besloten heeft om geen asiel te verlenen en dat een persoon terug moet naar het land van herkomst, we bij wijze van spreken een vrijwillige terugkeer aanbieden, een vinkje erachter zetten en maar geloven dat het goed is.

Die twee problemen lossen wij vandaag op. Op het moment dat iemand ook daadwerkelijk de buitengrens van de EU overschreden heeft, wordt de originele lidstaat geïnformeerd en wordt dat gecorrigeerd, zodat we onze energie kunnen richten op de mensen die hier nog steeds zijn. Politiediensten kunnen voortaan in het systeem zien of iemand al gesignaleerd staat als persoon die terug moet naar het land van herkomst, zodat de samenwerking veel gemakkelijker is om dat ook op een efficiënte manier te laten gebeuren. Dit is een belangrijke stap om het terugkeerbeleid efficiënter te maken. Tegelijkertijd moeten we daarom voorzichtig zijn.

Wanneer een terugkeerbesluit opgeschort wordt of uitgesteld, wordt het alert verwijderd. Het principe van non-refoulement en het Verdrag van Genève worden expliciet opgenomen. De waarborgen op het gebied van databescherming worden sterk verbeterd, zowel ten aanzien van het bewaren van data als van de samenwerking met derde landen op dat gebied. Dus samengevat, Voorzitter, we zijn erin geslaagd om het terugkeerbeleid een stap dichter bij echte efficiëntie te brengen, terwijl we tegelijkertijd ervoor zorgen dat de waarborgen en de rechten van personen te allen tijde gerespecteerd worden. Dat is een heel mooi resultaat en daar mogen we trots op zijn.